Pane předsedající, ze zemí Euronestu je Ukrajina zemí, která došla nejdále na cestě vedoucí ke vstupu do Evropské unie.

Julie Tymošenková byla odsouzena podle paragrafů, které jsou v rozporu se standardy Evropské unie a OSN. I když se pod obrovským tlakem podařilo zastavit její mučení a zahájit léčbu, její práva jsou dále hrubě porušována. Je to jen špička ledovce, pod nímž dochází k prorůstání politické moci do soudnictví.

Cílem je zastrašit občany, umlčet opozici a nastolit opět vládu jedné strany, a to zřejmě za přihlížení, možná i pomoci, části evropské levice. Nevím, co je dále horší, zda legální zneužívání zdravotních informací vězňů či cílená, mohutná desinformační kampaň prokuratury, ministerstva zdravotnictví a prezidenta. Jde o obrovské zneužívání veřejné moci k vlastním politickým cílům a upevnění moci provládních oligarchů a narůstání korupce. Kolegové, už dnes je zpochybňována nezávislost budoucích podzimních voleb, a to je mi upřímně líto.